Señora presidenta, quiero simplemente agradecer a todos mis colegas el apoyo que le han dado al informe, porque han sido capaces de entender que este es un informe transversal que no afecta a un grupo político, sino a todo un Parlamento. En unas elecciones normales los votantes tienen candidatos, tienen programas y eligen a los gobiernos, y después en esos gobiernos los ministros pueden ser candidatos en unas elecciones. Eso hasta ahora no ocurría en Europa. A partir de ahora ocurrirá habrá un candidato, habrá un programa, y los comisarios, que son como los ministros, podrán concurrir a las elecciones y los partidos tendrán algo que decir. Cuanto más se parezca la democracia europea a una democracia normal, más normalizaremos la Unión Europea y la haremos menos distante de los ciudadanos. Solo quiero terminar, señora presidenta, con una advertencia. El próximo 23 de febrero el Consejo ha introducido entre los temas que va a debatir el Spitzenkandidat el candidato principal. Es una práctica constitucional que creíamos que ya estaba asentada, lo que me lleva a preguntarme si es que el Consejo tiene previsto sugerir que en las próximas elecciones europeas no haya candidato principal a presidente de la Comisión. Si ese es el caso, para este Parlamento debería ser una ofensa, y una ofensa grave.

Yo, por eso —agradeciendo a todos los que desde distintas perspectivas han coincidido con el informe, de corazón—, quiero terminar con el mismo ruego con el que terminaba su discurso Manfred Weber. Decía mi presidente Weber que el Partido Popular no aceptará ningún candidato a presidente de la Comisión que no haya sido votado por los electores. Me gustaría que fuéramos capaces de hacer de ese compromiso del PP hoy un compromiso de toda la Cámara. Que este Parlamento no acepte ningún candidato a presidente de la Comisión que no haya dado la cara ante los que le tienen que votar, ante todos los europeos.